Señor Presidente, comparto el enfoque de poner a los ciudadanos en el núcleo central de la Unión de la energía con medidas que permitan a los consumidores ahorrar dinero en la factura energética y que faciliten la competencia y el cambio de proveedor con carácter ágil y gratuito. No se pueden alcanzar los objetivos acordados en París si no situamos a la ciudadanía en la base de la eficiencia del mercado energético. Los ciudadanos que producen su propia energía deben ser tratados de manera justa y no penalizados con impuestos o cargas abusivas, como ha sido el caso de mi país con el impuesto al sol. La lucha contra la pobreza energética debe ser un objetivo vital y la energía asequible debe ser un derecho social básico. Nadie debe tener que elegir entre comer o pagarse la calefacción. La Comisión debe dar prioridad a medidas destinadas a aliviar la pobreza energética en las próximas propuestas legislativas. Y antes de la votación de mañana, pido reflexión a aquellos, dentro de esta Cámara, contrarios a estos objetivos.